mæli hér fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar sem flutt er af allsherjarnefnd aðdragandi þessa máls er eins og venja hefur verið að allsherjarnefnd hefur fjallað um þetta mál og sérstök undirnefnd á vegum nefndarinnar hefur farið yfir lista þeirra sem óska eftir að öðlast íslenskan ríkisborgararétt og var niðurstaða nefndarinnar sú að mæla með því að þrjátíu og einn einstaklingur fái ríkisborgararétt með lögum hér á alþingi á þessu haustþingi og liggur listinn fyrir í þingskjali þrjú hundruð sjötíu og níu